virðulegur forseti ég held hér áfram máli mínu og tæpi að hluta til á því sem háttvirtur þingmaður guðmundur steingrímsson var hér að ræða en það er það að stjórnsýsla ríkisins þarf algerrar uppstokkunar við það blasir við að algert aðgerðarleysi var í stjórnsýslunni vegna gengistryggðu lánanna þrátt fyrir að vitað væri að fjöldi fólks væri að missa heimili sín og landflótti vegna fjárhagsvandræða væri staðreynd þrátt fyrir að óvissan um gengistryggðu lánin mundi draga verulega á langinn lausn á skuldavanda fólks gerði efnahags og viðskiptaráðuneytið og stjórnsýslan ekkert þrátt fyrir að framhald á óbreyttu ástandi gengistryggðra lána gæti leitt til nánast óleysanlegrar flækju og kosta ríkissjóð stórfé gerði efnahags og viðskiptaráðuneytið og stjórnsýslan ekkert þetta ástand má ekki halda áfram það býður nýrra ráðherra nýs ráðherra efnahags og viðskiptamála að lagfæra þetta virðulegur forseti það mál sem enn stendur eftir sem eitt brýnasta úrlausnarefnið í efnahagsmálum er verðtryggingin verðtryggingin sem gefur fjármagnseigendum bæði belti og axlabönd hefur farið verr með íslensk heimili en nokkuð annað nú í annað skiptið á rúmum tuttugu árum eru þúsundir fjölskyldna komnar í alvarleg fjárhagsvandræði vegna þess að efnahagsstjórnin fór úr böndunum flokkspólitískur seðlabanki og flokkspólitísk stjórnsýsla spilaði með og samfélagið allt er í sárum það að skuldir fólks á íslandi skuli hækka vegna þess að verð á tómatsósu hækkar er fáránlegt það að skuldir fólks á íslandi skuli hækka vegna þess að veðurstofa bandaríkjanna spáir mörgum fellibyljum í haust er fáránlegt það að skuldir fólks á íslandi skuli hækka vegna skógarelda í rússlandi er einfaldlega fáránlegt líka tenging skulda við neysluverðsvísitölu með þeim hætti sem gert er hér á landi er einsdæmi í heiminum vísitala neysluverðs mælir hækkun á matvöru og neysluvarningi og annan kostnað af því að vera einfaldlega til og ætti því ef einhver rökleg hugsun væri að baki að hafa áhrif til hækkunar launa ef eitthvað er en hér eins og í svo mörgu öðru hefur alþingi tekist að snúa hlutunum á haus algjörlega á haus og vegna sérhagsmunagæslu þingmanna er ómögulegt að bregða af leið og breyta þessu verðtryggingin er enn einn dapurlegur vitnisburður um hvernig sérhagsmunir og hér á ég við peningalega hagsmuni hafa náð undirtökum í efnahagsaðgerð sem upphaflega var hugsuð til hagsbóta fyrir almenning en var snúin upp í andhverfu sína af bröskurum með ítök í stjórnmálaflokkum kvótakerfið og framsal aflaheimilda er annað dæmi um slíkt það væri lengi hægt upp að telja en þessu fyrirkomulagi sér því miður ekki fyrir endann á virðulegur forseti þessi ríkisstjórn sem nú situr mun ekki hafa þann kjark og yfirsýn sem þarf til endurreisnar íslands undir þeirri forustu sem hún býr við þeir þingflokkar og alþingismenn sem styðja ríkisstjórnina eru hins vegar eina von almennings um að á íslandi verði í framtíðinni búsældarlegt réttlátt og sanngjarnt samfélag lýðræði þar sem frelsi jafnrétti og bræðralag verður í heiðri haft til þess að slíkt gerist þarf hins vegar blöndu af skynsemi og róttækni þau orð róttæk skynsemi eru einmitt kjörorð hreyfingarinnar því miður býr forusta þessarar ríkisstjórnar ekki svo vel ég hlýt því að ljúka orðum mínum á því að hvetja þingmenn og ráðherra til að glepjast ekki af hégómanum sem fylgir völdum og sljóvgar heldur að standa fastir á því að stokka enn frekar upp í ríkisstjórninni taka inn fleiri flokka þó ekki sjálfstæðisflokkinn því samkvæmt málflutningi þeirra hér í dag er ekki ástæða til þess að hleypa þeim að landsstjórninni strax og gefa æðsta forustufólkinu parinu sem verið hefur á þingi í samfellt sextíu ár frí frá störfum það og það eitt er mikilvægast af öllu að öðrum kosti munu nauðsynlegar breytingar á íslandi breytingar sem nauðsynlegt er að eigi sér stað í bráð ekki eiga sér stað góðar stundir